Pourtant, elle reste paralysée par le principal défaut de toute administration les obstacles bureaucratiques. Sur les trente initiatives soumises, la moitié a été déclarée recevable mais aucune n'a atteint le million de signatures dans les sept États membres.

Les verrous mis en place sont absolument nécessaires afin d'éviter les pétitions contreproductives ou absurdes, comme on peut le voir aux États Unis avec une pétition sur la construction de l'étoile de la mort du film Star Wars Cela ne doit pas, non plus, comme l'a dit un de mes collègues tout à l'heure, être détourné par des syndicats ou des partis politiques, voire même utilisé par certains de nos collègues, comme ce fut proposé tout à l'heure pour le siège unique, ce qui serait contraire aux traités.

Cette initiative citoyenne est entre les mains des citoyens européens et elle ne doit pas être utilisée pour lutter contre la loi mais plutôt pour répondre à un vide juridique. Le droit à la parole, le devoir de proposition doivent être un service de tous et non pas pour le plaisir de chacun. Outre le manque de communication, les retours d'information des organisateurs des initiatives montrent que les obstacles sont multiples mais peuvent être surmontés.

Simplifions l'administration avec un seul service d'approbation, que ce soit de collecte ou de protection des données, sans pour autant interdire l'identification mais, peut être, en la simplifiant.

Si l'on découvre une fraude, on devra remettre en cause la validité d'une initiative citoyenne et effectuer un travail de contrôle beaucoup plus lourd. Calculons surtout les douze mois de collecte à partir de la certification et non à partir du dépôt de l'initiative citoyenne. La Commission promet de créer un système informatique de collecte de signatures. Ce système ne marche pas correctement et ensuite elle accuse, ce lundi, dans un courrier les pétitionnaires de ne pas avoir prévu un système à temps. Ce n'est pas juste. Si les règles ne sont pas les mêmes pour tous, cela ne sert à rien. Il faut agir rapidement et donner un signal de confiance aux acteurs de la société civile et pour cela, il faut les consulter. Je terminerai par deux questions paradoxales. Faudra t il arriver à une initiative citoyenne européenne pour l'amélioration de l'initiative citoyenne européenne? C'est en partie l'objectif de l'ICE n° 11, actuellement en cours. Surtout, la Commission veut lutter contre les obstacles à la citoyenneté en cette Année européenne du citoyen. Ne devrait elle pas inscrire comme objectif de réduire ses propres obstacles à l'initiative citoyenne?